Mes premiers mots, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, seront pour vous redire, au nom de l'équipe que j'ai l'honneur d'animer avec la confiance du président Juncker, ma gratitude, et elle est sincère et durable, pour la confiance que le Parlement

J'ai dit tout à l'heure, devant la Conférence des présidents, que cette confiance ne tombe pas du ciel, elle n'est pas artificielle, elle n'est pas non plus donnée comme un chèque en blanc c'est une confiance qui est fondée sur le dialogue, la transparence, depuis le premier jour, et

Le vote d'hier soir que le vice président Timmermans et vous même, Madame la Ministre, avez évoqué prolonge et aggrave une incertitude majeure qui a été créée il y a maintenant presque trois ans par la décision souveraine, que nous respectons, même si nous la regrettons,

Depuis le premier jour des négociations, l'objectif de l'Union européenne est en effet de réduire cette incertitude en assurant un retrait ordonné.

lundi soir, ici même, Monsieur le Président, dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg qui nous ont accueillis. Mme May nous a indiqué qu'elle souhaitait également publier de son côté une déclaration unilatérale. De quoi s'agissait il lundi, dans cette ultime discussion entre l'Union européenne et le gouvernement britannique? Il s'agissait de fournir au Parlement britannique, à la Chambre des communes, de nouvelles clarifications, de nouvelles assurances concernant un point particulier, qui est celui du caractère temporaire du filet de sécurité. Nous sommes allés au bout de ce que nous pouvions faire pour aider le gouvernement britannique à obtenir le soutien de la Chambre des communes, dans le souci permanent, que j'ai exprimé aussi en votre nom, celui de préserver, en toute hypothèse, la paix et la stabilité sur l'île d'Irlande.

Je veux rappeler devant vous qu'il ne s'agit pas, pour l'Irlande du Nord, d'une question théorique ou dogmatique il ne s'agit pas de savoir si on fait preuve de flexibilité ou pas, il s'agit d'une question extrêmement pratique qui touche à la paix en Irlande, la paix qui doit être définitive, et qui touche à la protection du marché intérieur.

Le président Juncker l'a dit aussitôt il n'y aura pas d'assurances ni d'interprétations supplémentaires. Nous ne pouvons pas aller plus loin.

Les votes annoncés par la Première ministre sur le no deal ce soir, sur une possible demande d'extension, auront lieu au sein de la Chambre des communes. À l'issue de ces votes, ce sera au gouvernement britannique de nous dire je l'espère, de manière positive comment il souhaite procéder pour réunir enfin une majorité constructive sur une proposition. Le Royaume Uni, c'est sa responsabilité, doit nous dire ce qu'il veut pour notre relation future, quel est son choix, quel est, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, la ligne claire qui doit être la sienne. Telle est la question qui se pose maintenant et à laquelle nous attendons une réponse. Et cette question là se pose avant même celle d'une décision sur une éventuelle extension. Prolonger cette négociation, pour quoi faire, puisque la négociation sur l'article 50 est terminée? Nous avons le traité, il est là.

Je recommande de ne pas sous estimer ce risque, ni ses conséquences. Nous appelons ensemble, solennellement, tous les acteurs concernés à s'y préparer.

Nous ne souhaitons pas ce scénario. Nous n'avons jamais travaillé pour cette option d'un accord absent ou d'une absence d'accord, d'un no deal jamais. Nous avons toujours travaillé pour trouver un accord et un retrait ordonné, mais nous sommes prêts, l'Union européenne est prête à affronter cette situation.